Dzisiaj zamiast rozmawiać o racjonalnych rozwiązaniach zgodnych z nadrzędnymi zapisami traktatów, opieramy naszą debatą o niezdefiniowane pojęcie, jakim jest dumping socjalny stający się pretekstem do wprowadzenia protekcjonistycznych przepisów łamiących fundamentalną zasadę swobody świadczenia usług i przewidujących nieproporcjonalnie wysokie kary i obciążenia administracyjne adresowane do przewoźników innych krajów w każdej sytuacji tranzytu, transportu międzynarodowego czy kabotażu.

na niższych kosztach pracy, ale też sprawności organizacyjnej i wydajności pracy nie może być utożsamiana z dumpingiem socjalnym.

z różnic w poziomach rozwoju gospodarczego poszczególnych państw, wynikają także z różnic w systemach zabezpieczenia społecznego, wysokościach składek odprowadzanych przez przedsiębiorstwa. Nie można zatem mówić o dumpingu socjalnym, gdyż żadna firma nie może sobie pozwolić na prowadzenie działalności gospodarczej poniżej kosztów. Dzisiaj nikt z nas nie kwestionuje prawa, któregokolwiek państwa członkowskiego do wprowadzenia w swoim kraju płacy minimalnej. Problemem jest jednak zakres stosowania przepisów dotyczących tej płacy w stosunku do osób zatrudnionych w innych państwach członkowskich i jego zgodności ze swobodą świadczenia usług na rynku wewnętrznym. Ze względu na chaos i niepewność prawną, jaka powstała w wyniku ostatnich niemieckich regulacji prawnych, dzisiaj domagamy się od Komisji Europejskiej jasnej i klarownej odpowiedzi w jakim zakresie prawo krajowe Niemiec dotyczące płacy minimalnej powinno być stosowane wobec zagranicznych przewoźników transportowych, jednocześnie nie wchodząc w kolizję z prawem Unii Europejskiej i prawem krajowym pozostałych państw członkowskich.